virðulegur forseti dreift hefur verið á fundinum nefndaráliti eða framhaldsnefndaráliti frá minni hluta fjárlaganefndar en auk mín skipa hann þingmennirnir úr samfylkingu einar már sigurðarson og katrín júlíusdóttir og guðjón arnar kristjánsson frá frjálslynda flokknum og jón bjarnason úr vinstri hreyfingunni grænu framboði síðast en ekki síst ég vi þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar fyrir hans greinargerð fyrir störfum meiri hlutans og sömuleiðis fyrir samstarfið í fjárlaganefndinni á þessu hausti það hefur um margt verið ágætt og ástæða til að þakka formanninum fyrir það og meiri hlutanum sömuleiðis enda mikilvægt að í nefndinni sé gott samstarf ég held þó að full ástæða sé til að gera starfshætti nefndarinnar að nokkru umfjöllunarefni hér í þessari umræðu enda löngu tímabært að þau úr sér gengnu og úreltu vinnubrögð sem þar eru uppi að á þeim verði tekið og nýir starfshættir innleiddir við vinnu í fjárlögunum hér í þinginu ég trúi því svo sem að um það hljóti að takast þverpólitísk samstaða enda menn lýst vilja til þess úr mörgum flokkum um margra ára skeið en því miður lítið orðið úr efndum það fjárlagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og sjö sem hér liggur fyrir er í sjálfu sér bara endapunkturinn á stefnu ríkisstjórnar sjálfstæðis og framsóknarflokks í ríkisfjármálum um tólf ára skeið sem hefur einkennst í fyrsta lagi af misskiptingu aukinni misskiptingu í öðru lagi af agaleysi í framkvæmd ríkisfjármála og verulegum framúrkeyrslum þar og í þriðja lagi af taumlausum og stöðugum vexti útgjalda þannig að engu er líkara en að framkvæmdavaldið fái ekkert við ráðið á útgjaldahlið ríkisfjármálanna á þensluskeiðum eins og þeim sem við höfum verið að fara í gegnum þá finna menn ekki ýkja hart fyrir því en þegar dregur saman seglin eins og allir vita að nú er framundan þá súpa menn auðvitað seyðið af því að hafa haldið þannig á ríkisfjármálunum afleiðingin af þessari stjórnarstefnu hefur verið stöðugur

hefur verðbólgan í landinu verið yfir viðmiðunarmörkum í hverjum einasta mánuði frá því að hæstvirtur ráðherra tók við þann verðbólguskatt hefur ríkisstjórnin með aðgerðum sínum og eftir atvikum athafnaleysi lagt á launafólk í landinu ofan á þá miklu þyngingu skattbyrði meðaltekjufólks og lágtekjufólks sem við höfum fylgst hér með á umliðnum árum í ár er skattbyrðin og ríkisútgjöldin bæði orðin meiri en þau hafa nokkru sinni verið fyrr hvort sem litið er til krónutölunnar eða til hlutfalls af landsframleiðslu sem þó hefur aldrei verið meiri en einmitt nú það hlutfall sem allan síðasta áratug fór nær aldrei yfir þrjátíu prósent er nú vel yfir þrjátíu prósent bæði hvað varðar ríkisútgjöldin á næsta ári þrjátíu komma fjögur prósent og hvað varðar tekjur ríkissjóðs eða skattana sem lagðir eru á landsmenn en þeir voru nærfellt þriðjungur landsframleiðslunnar á síðastliðnu ári þær breytingar sem hér eru til umfjöllunar við þriðju umræðu eru út af fyrir sig ekki verulegar það frumvarp sem hér liggur fyrir var í sjálfu sér í þaula rætt við aðra umræðu breytingartillögur þær sem hér liggja fyrir eru flestar hverjar smávægilegar en þó eru nokkrar breytingartillögum stjórnarandstöðunnar sem miklu máli gætu skipt ef þær hlytu framgang breytingartillögum meiri hlutans meiri hlutans lúta að því að lækka um níutíu og sex milljónir sem einkum stafar af því að ekki er sama eftirspurn eftir lánum úr lánasjóði íslenskra námsmanna og gert hafði verið ráð fyrir og hefur komið fram hér þegar í umræðunni í svörum og andsvörum háttvirtur þingmaður kolbrúnar halldórsdóttur og háttvirtur þingmaður birkis jóns jónssonar og í sjálfu sér ekki efnislegt tilefni til að fjalla mikið um þær tillögur sem meiri hlutinn gerir hér núverandi minni hluti gerir hins vegar nokkrar tillögur til breytinga á frumvarpinu fyrst og fremst auðvitað táknrænar því þær sýna fyrst og fremst áherslur minni hlutans í aðalatriðum þær lúta í fyrsta lagi og þar er um að ræða tillögur sem fluttar voru við aðra umræðu af hertu skatteftirliti en það hefur því miður verið svo hér í umfjöllun um fjárlög og skattamál að þó fyrir liggi ítarlegar skýrslur æðstu yfirmanna skattamála í landinu um að það sé trúlega um eða yfir þrjátíu milljarðar króna sem ríkissjóður verður af á hverju ári vegna skattsvika þá hefur gengið illa að efla skatteftirlitið þó sýna okkur tölur reynslutölur hér frá nágrannalöndum okkar allt í kring að hverja krónu sem menn leggja til þess verks að efla skatteftirlitið mega þeir vænta að fá tífalda eða jafnvel tólffalda til baka svo það er sannarlega góð fjárfesting fyrir ríkissjóð fyrir nú utan mikilvægi þess að reyna að halda uppi röð og reglu í framkvæmd skattheimtu í landinu að leggja fjármuni í að bæta skattskilin í landinu þannig að þar sé ekki jafnmargir sem fara ekki að reglum eða skila ekki því sem skila ber en einkanlega snúa þó tillögur minni hlutans að tveimur útgjaldaþáttum

og er í sjálfu sér endurfluttur frá því við aðra umræðu en þá lagði minni hlutinn til að elli og örorkulífeyrisþegum yrði gert kleift að hafa sjötíu og fimm þúsund krónur í atvinnutekjur án þess að það leiddi til skerðingar á lífeyrisgreiðslum til þeirra það er mánaðarlega níu hundruð þúsund krónur á ári nú er það kunnara en frá þurfi að segja að þessum hópum er skorinn mjög þröngur stakkur í framfærslu iðulega liðlega hundrað þúsund krónur á mánuði sem þessum hópi er ætlað til framfærslu sinnar því miður hefur hann verið bundinn þannig í viðjar tekjutenginga og skatta að hann hefur jafnvel tapað nær öllum atvinnutekjum sínum ef hann hefur einhverjar haft í annars vegar skatta og hins vegar í skerðingar á bótum og önnur jaðaráhrif ég held að allir þeir sem fjalla um þjóðfélagsmál á íslandi og þá með að minnsta kosti örfáum undantekningum ef einhverjar eru játi það að þetta sé ekki skynsamlegt fyrirkomulag og á þessu fyrirkomulagi sé enginn að hagnast því hér er auðvitað fyrst um að ræða miðstýrða skipulagða fátækt sem fólki virðist engin leið að brjótast út úr vegna þess að reyni það að sér farborða eða að auka tekjur sínar með einhverjum hætti þá er það meira og minna allt tekið af þeim aftur það letur fólk auðvitað til sjálfsbjargarviðleitni og á endanum þá er vandséð að nokkur hafi hag af þessum hörðu skerðingum á tekjum bæði elli og örorkulífeyrisþega þegar nú við vitum hversu þeir hafa mátt dragast aftur úr í kjörum á þessu tólf ára valdatímabili framsóknar og sjálfstæðisflokks vinstri stjórnar framsóknar og sjálfstæðisflokks eins og háttvirtur formaður fjárlaganefndar kallaði stjórnina hér áðan hygg ég eða vildi að hún væri þá er það auðvitað alveg ljóst að það er ekki vanþörf á aðgerðum til að bæta hag elli og örorkulífeyrisþega

sá stjórnarflokkurinn réði ekki miklu um stjórnarstefnuna þá er sjálfstæðisflokkurinn stærri stjórnarflokkurinn og hefur ítrekað ályktað á landsfundum sínum að afnema skuli tekjutengingar með öllu að þessu leyti þess vegna var það eðlilegt að stjórnarandstaðan vænti þess að hún fengi nokkurn stuðning við þessa tillögu við aðra umræðu enda kostnaður við hana út af fyrir sig óverulegur miðað við þá miklu hagsmuni þessa stóra hóps sem eru annars vegar en nú sem sagt flytjum við aftur sams konar tillögu um að elli og örorkulífeyrisþegum verði gert kleift að hafa svolitlar aukatekjur og fyrst framsóknar og sjálfstæðisflokkur tímdu ekki að leyfa elli og örorkulífeyrisþegum að vinna sér inn sjötíu og fimm þúsund krónur á mánuði þá er það tillaga okkar nú að þeir leyfi það að elli og örorkulífeyrisþegar hafi sjötíu þúsund krónur á mánuði og það er niðurstaðan að kostnaður við þá aðgerð er rétt um sex hundruð níutíu milljónir króna ef ég man rétt sem verða að teljast ákaflega óverulegir hagsmunir fyrir ríkissjóð miðað við þann stóra fjölda fólks þá tugi þúsunda sem þetta hagsmunamál snertir og yrði til að létta lífsbaráttuna hjá við hljótum enn að vona það fulltrúar núverandi minni hluta í fjárlaganefnd að stjórnarliðið sjái að sér eða þá að það takist eins og tókst með matarskattinn að fyrir hvatningu stjórnarandstöðunnar takist sjálfstæðisflokknum að svínbeygja framsóknarflokkinn í málinu og knýja hann til að láta þetta sjálfsagða framfaramál ná fram að ganga því það hlýtur að vera framsóknarflokkurinn sem stendur í veginum fyrir því að létt sé nokkuð tekjutengingum af elli og örorkulífeyrisþegum því það liggur fyrir að sjálfstæðisflokkurinn hefur það að yfirlýstri stefnu sinni samþykkti á landsfundi eftir landsfund eftir landsfund sem við í núverandi minni hluta flytjum tillögu um en við höfum auðvitað ágætt dæmi um það úr stjórnarsamstarfinu að þó að framsóknarflokkurinn hafi lagst af fullum þunga gegn þjóðþrifamálum eins og því að lækka verð á matvælum þá hefur tekist að knýja hann til að hverfa frá þeirri andstöðu sinni og standa að því að slík mál væru flutt þó að seint sé en þau koma nú einmitt fram í þessu frumvarpi hitt sem núverandi minni hluti flytur tillögu um hefðum við líka ætlað að yrði auðsótt mál í þinginu eins mikið og um það hefur verið fjallað og eins mikið og til að mynda frambjóðendur í prófkjörum allra stjórnmálaflokkanna hafa um það talað á undanförnum vikum það lýtur að fjárframlagi til framkvæmdasjóðs aldraðra sem ekki hefur fengið lögboðna tekjustofna sína um margra ára skeið en framkvæmdasjóðurinn á sem kunnugt er að standa undir

og því hafa allir stjórnmálaflokkar í þinginu hygg ég lýst yfir að það sé mikið og brýnt forgangsmál að eyða þeim biðlistum sem eftir hjúkrunarrými eru og eru sannarlega skammarlegir og ótrúlegt í raun og veru að menn hafi setið í tólf ár á valdastóli án þess að hafa unnið að þeim hætishót að heitið geti sömuleiðis höfum við auðvitað fjallað um það hér að sá aðbúnaður sem á sumum þessara hjúkrunarheimila er eða öldrunarstofnana er óviðunandi þannig er gríðarlega stór hópur aldraðra ég held ég fari rétt með að það hafi verið upp undir eitt þúsund manns og hlýtur á árinu tvö þúsund og sex að teljast algerlega óviðunandi úrræði fyrir fullorðið fólk sem þarf á sólarhringsþjónustu að halda að að geti ekki lifað sjálfstæðu lífi í sínu eigin rými heldur þurfi að deila herbergi með fleirum og jafnvel fleirum en einum þess vegna myndum við ætla að sú tillaga sem hér er uppi um að leggja fimm milljarða í það að ganga á þessa biðlista og reyna að bæta síðan aðstöðu þeirra sem fyrir eru í þessum hjúkrunarrýmum hlyti að eiga nokkuð greiðan framgang í þinginu það held ég að sé í stórum atriðum það sem ástæða er til að segja um þær tillögur sem við hér flytjum eins og ég hef áður sagt sem táknrænar tillögur um megináherslur okkar í nokkrum málum en fagna því að það er núverandi minni hluti sem heild sem stendur að þessum breytingartillögum og því nefndaráliti sem hér hefur veri dreift

sem hér er að sjá í fjárlagafrumvarpinu eru því miður gamalkunnar að því leytinu til að algerlega er fyrirsjáanlegt að þetta fjárlagafrumvarp mun ekki standast það er því miður þannig um agaleysið í framkvæmd fjárlaga í okkar annars ágæta landi að frá árinu tvö þúsund og tvö hygg ég að frávikin frá fjárlögum og til niðurstöðu séu

hundruð milljóna í hverri einustu viku sem er skekkja frá fjárlögunum til þeirra útgjalda sem stofnað er til það er auðvitað alveg óviðunandi framkvæmd á fjárlögum sömuleiðis að nærfellt helmingur fjárlagaliða fer ítrekað fram yfir þær heimildir sem hann hefur vegna þess að slíkt aga og aðhaldsleysi leiðir auðvitað af sér bæði virðingarleysi gagnvart lögunum en sem afleiðingu af því stjórnlítinn vöxt á útgjöldum og þá tíðum í það sem síst skyldi því auðvitað getur það verið verðugt viðfangsefni að auka útgjöld til heilbrigðis og menntamála til dæmis en við höfum til dæmis séð sendiráð utanríkisþjónustunnar ganga fram og með þeim hætti í ríkissjóð á undanförnum árum að það hljóta allir gegnir menn að fordæma hvernig að því hefur verið staðið á þessu agaleysi höfum við kallað eftir að tekið sé af festu það er þess vegna auðvitað ekkert nema sorglegt að bæði fyrirheit um það að endurskoða starfsaðferðir fjárlaganefndar sem hér hafa verið gefin í þessum sal frá því að ég kom hingað inn ár eftir ár eftir ár hafa því miður ekki verið efnd og starfsaðferðir nefndarinnar því miður ekki tekið þeim framförum sem nauðsynlegt er til að veita eftirlit og aðhald með framkvæmd fjárlaganna og augljóslega er en af hálfu framkvæmdarvaldsins fyrst og fremst litið á fjárlögin sem svona einhvers konar áætlunarpappíra sem skiptir ekki miklu máli að minnsta kosti kemur framkvæmdavaldið hér enn með frumvarp í gær að vísu ágætt frumvarp um að lækka virðisaukaskatt á matvælum sem við í samfylkingunni höfum barist fyrir árum saman og nú korteri fyrir kosningar stjórnarflokkarnir treysta sér ekki til annars en verða við en það er sá böggull sem fylgir þar skammrifi að það er ekki gert ráð fyrir tekjutapi í tollum vegna frumvarpsins í því fjárlagafrumvarpi sem liggur fyrir ef menn ætla ekki að taka sér tak og fara að umgangast fjárlögin af meiri ábyrgð og festu heldur en svo að þeir sjái þó alla vega til þess að mikilvæg tekjufrumvörp komi fram áður en fjárlög eru afgreidd lokaafgreiðslu þá er auðvitað ekki von á góðu því að eftir höfðinu dansa limirnir og ef fjármálaráðuneytið stendur ekki betur að verki í sínum vinnubrögðum þá er auðvitað ástæða til að hafa áhyggjur af áður höfum við auðvitað talað um það hversu miður það er að það eru ýmsar af helstu stofnunum ríkisins í æðstu stjórn ríkisins sem hafa því miður sýnt fjárlögunum litla virðingu og kannski það sé ekki síst vegna þess að fjárlagagerðin sjálf er ekki nægilega vönduð þar vita menn að stofnanir og lyf eru ýmist í stórum mínus eða stórum plús eftir atvikum yfirleitt eftir því hvort það er í hörðu eða mjúku málunum og að fjárveitingar á köflum að minnsta kosti nægja ekki til að mæta þeim lögbundnu verkefnum sem krafið er um og fyrir vikið verður auðvitað ákveðin lausung í ríkisrekstrinum sem skattgreiðendur á endanum greiða fyrir það er síðan auðvitað ástæða til að hafa áhyggjur af því að við skulum þurfa að byggja umfjöllun um þetta frumvarp á þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins frá því í byrjun október og að hana eigi ekki að endurskoða fyrr en í janúar og ég kalla eftir ári að því verklagi verði breytt í fjármálaráðuneytinu þannig að menn hafi í þinginu nýjustu þjóðhagsspá við höndina þegar þeir afgreiða fjárlagafrumvarp endanlega það hefur því miður sýnt sig að spá fjármálaráðuneytisins úreldast giska hratt þannig hafa spár ráðuneytisins um helstu hagstærðir núna mörg undanfarin ár verið ákaflega langt frá veruleikanum í veigamiklum atriðum og kannski vonlítið að framkvæmd fjárlaga sé eins og best verður á kosið þegar áætlunargerðin er með þeim hætti en þar líður fjármálaráðuneytið auðvitað fyrir afleiðingarnar af stjórnarstefnunni þær afleiðingar sem lýsa sér í stöðugum óstöðugleika í efnahagsmálum og að gerir auðvitað ríkisvaldinu alveg eins og heimilunum í landinu og atvinnufyrirtækjunum í landinu

gengi gjaldmiðilsins getur skoppað um tugi prósenta á hverjum tíma þá auðvitað veldur það ríkissjóð erfiðleikum um áætlanagerð rétt eins og heimilunum og atvinnufyrirtækjum ég saknaði þess kannski dálítið í umfjöllun formanns fjárlaganefndar fyrr þegar hann fagnaði því að skuldir ríkissjóðs minnkuðu sem full ástæða er til að taka undir með háttvirtum þingmanni að er fagnaðarefni og ástæða til að hrósa þeim árangri sem náðst hefur í því en um leið verða menn auðvitað að hafa ákveðnar áhyggjur af skuldastöðu annarra aðila í samfélaginu og þá auðvitað ekki síst heimilanna í landinu því að við verðum að treysta hinu öfluga atvinnulífi sem við eigum til að standa fyrir sínu en heimilin eru auðvitað orðin ískyggilega skuldsett og það vekur aftur athygli okkar á þeim skorti á efndum sem alþýðusambandið hefur talið vera á loforðum ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og öðrum júní síðastliðinn um vaxtabætur sem er mætt með þrjátíu prósent aðgerð sem ekki er talin fullnægjandi af hálfu alþýðusambandsins til að mæta þeim skerðingum sem fólk er að verða fyrir núna í miðjum þessum óstöðugleika það auðvitað rímar á skattapólitík þessara stjórnarflokka um tólf ára skeið þar sem auðvitað hefur verið gengið mjög langt fram í því að halda niðri persónuafslætti til þess að þyngja skattbyrði venjulegs vinnandi fólks meðaltekjufólks og láglaunafólks sem mest til þess að létta af hinum sem meira hafa og skerða vaxtabætur barnabætur og aðrar slíkar millifærsluleiðir í skattkerfi okkar sem hafa fram að þessu létt róðurinn fyrir þá sem eru með meðaltekjur fjölskyldufólk sem er að koma upp húsnæði eða aðra slíka hópa og það er auðvitað að tefla á tvær hættur að auka og þyngja svo skattbyrði meðaltekjufólks og lágtekjufólks í landinu á tímum þegar það er jafnframt verið að leggja á þetta fólk verðbólguskattinn og hávaxtaskattinn sem afleiðingar af því að ríkisstjórnin missti algerlega stjórnina á öllum helstu hagstærðum og hefur ekki náð neinni stjórn á því enn og ekki útlit fyrir annað heldur en út fjármálaráðherratíð hæstvirtur fjármálaráðherra verði hann yfir verðbólgumarkmiðunum þó að við hljótum auðvitað að vona að það taki að slota verðbólgunni og sem betur fer séu ákveðin merki um að það kunni að vera að gerast og því miður trúlega einkum vegna þess að gengið haldist hér sterkt enn um hríð og það getur auðvitað haft neikvæð áhrif fyrir ýmsa aðila í okkar samfélagi virðulegi forseti ég held að ég hafi í aðalatriðum farið yfir